Velen van u hebben al het voorbeeld van het regionaal beleid genoemd, dat kan ik alleen maar benadrukken. Ik zou dus ook de Commissie willen vragen met betrekking tot de nationale verklaringen van lidstaten die in enkele lidstaten bestaan kunt u niet met een concreet voorstel komen om deze verplicht te maken voor alle lidstaten van de Europese Unie? Het tweede element dat ik wil benadrukken is de hoeveelheid en de complexiteit van de Europese regelgeving. Dat is ook al door vele collega's naar voren gebracht. Kunnen wij niet een fundamenteel debat starten over de wijze waarop wij ons geld willen uitgeven en de regels die daaraan ten grondslag liggen? Ik denk dat het nu te veel gebaseerd is op wantrouwen en te weinig op vertrouwen, en dat dat uiteindelijk alleen maar meer onregelmatigheden in de hand werkt. Tot slot de landbouw, Voorzitter. Natuurlijk, het is prachtig dat voor het eerst de hele landbouwsector een groen licht krijgt. Maar laten wij onszelf niet te hard op de borst kloppen. Het is de plattelandsontwikkeling waar het grote probleem zit, en laat dat nu net het beleidsterrein binnen de landbouw zijn waar wij de komende jaren grote uitbreidingen zien.